forseti ég mæli fyrir tillögu til þingsályktunar um stofnun háskólaseturs á selfossi flutningsmenn auk mín eru þeir háttvirtir þingmenn atli gíslason kolbrún halldórsdóttir og steinunn þóra árnadóttir tillögugreinin hljóðar svo alþingi ályktar að fela menntamálaráðherra að hefja undirbúning að stofnun háskólaseturs á selfossi í samvinnu við heimamenn og háskóla og rannsóknastofnanir í héraði ráðherra geri alþingi grein fyrir undirbúningsstarfinu og tillögum sínum um uppbyggingu háskólanáms á selfossi fyrir fyrsta september tvö þúsund og átta í greinargerð með tillögunni segir svo frú forseti tillaga þessi var áður lögð fram á hundrað þrítugasta og öðrum og hundrað þrítugasta og þriðja löggjafarþingi en náði ekki fram að ganga eitt brýnasta mál landsbyggðarinnar er efling menntastofnana og rannsóknasetra sem víðast um landið reynslan hefur sýnt fram á kosti þess að heimamenn stjórni slíkri starfsemi að sem mestu leyti sjálfir og byggi þá á tækniþekkingu menningu atvinnulífi og auðlindum hvers héraðs um sig nægir í því sambandi að horfa til háskólanna á hvanneyri bifröst og hólum sem hafa með sjálfstæði sínu frumkvæði og sveigjanleika staðist fyllilega þær kröfur sem gerðar eru til háskóla fáir efast heldur um það nú orðið að sjálfstæði háskólans á akureyri var ein meginforsenda þess að hann næði að vaxa og dafna hins vegar er samstarf sjálfstæðra menntastofnana ávallt af hinu góða hvort heldur er samstarf við skóla í öðrum landshlutum eða erlendis blómlegt mannlíf byggist á menntun fjölbreyttri atvinnu og góðri almannaþjónustu enginn einn þessara þátta nægir íbúum á suðurlandi hefur fjölgað umtalsvert á umliðnum árum og útlit er fyrir áframhaldandi fjölgun íbúa á næstu árum afar mikilvægt er því að auka fjölbreytni í atvinnulífi á svæðinu efla menntunarmöguleika og almenna þjónustu við íbúana sunnlendingar hafa ekki fengið sams konar framlög til uppbyggingar og miðlunar háskólanáms og vestfirðir norðurland og austurland á umliðnum árum þó við vildum reyndar sjá miklu hærra fjármagni veitt eins og til háskólasetranna á ísafirði egilsstöðum og höfuðborgarsvæðinu á aðalfundi sambands sunnlenskra sveitarfélaga dagana tuttugasta og fimmta og tuttugasta og sjötta nóvember tvö þúsund og fimm var samþykkt ályktun þar sem áhersla er lögð á að efling háskólamenntunar og bætt aðgengi almennings að henni sé eitt brýnasta hagsmunamál landshlutans ákveðið var á fundinum að áttatíu milljónir króna sem sveitarfélög á suðurlandi eiga í sjóði hjá atvinnuþróunarsjóði og ætlunin var að setja í sérstakan sjóð til eflingar atvinnulífi á svæðinu yrði varið til að treysta undirstöður háskólanáms í landshlutanum á aðalfundinum var jafnframt skorað á ríkisvaldið að koma myndarlega að uppbyggingu háskólanáms á suðurlandi enda er málaflokkurinn á verksviði þess samkvæmt lögum sú ákvörðun sveitarfélaganna í landshlutanum að verja áttatíu milljónir króna til uppbyggingar háskólanáms á svæðinu sýnir áhuga þeirra á málinu í framhaldinu er mikilvægt að ríkisvaldið komi að þessari uppbyggingu með framlögum til jafns við aðra landshluta á ársþingi sass í nóvember tvö þúsund og sjö voru þessar óskir áréttaðar svo sem sjá má í fylgiskjölum tvö og þriðja þótt ekki sé orðið ýkja langt að fara milli selfoss og reykjavíkur þar sem þegar eru starfræktir háskólar má ætla að aðstæður fólks til að sækja slíkt nám þangað séu alls ekki alltaf nógu góðar auk þess sem benda má á að fjarlægðir frá reykjavík í uppsveitir árnessýslu og austur í skaftafellssýslu eru alls ekki boðlegar til daglegs aksturs fram og til baka það gefur augaleið að háskólasetur sem mundi færa námið til fólksins gerbreytti aðstæðum fólks til að sækja sér frekari menntun ekki er vafi á því að stofnun háskólaseturs á selfossi yrði kærkomin viðbót við fjölbrautaskóla suðurlands sem þar er fyrir slíkar menntastofnanir mundu styðja vel hvor við aðra og ekki bara á sviði menntunar þótt sú samvinna yrði hvað dýrmætust á meðal íbúa á suðurlandi er mikil eftirspurn eftir háskólamenntun í heimabyggð skráður íbúafjöldi á þessu svæði fyrsta desember tvö þúsund og sjö var tuttugu og þrjú þúsund fjögur hundruð sjötíu og átta manns háskólasetur á selfossi mundi styrkja þessa heildarmynd menntunar og bæta enn frekar búsetuskilyrðin á svæðinu og koma þar með til móts við eindregnar óskir íbúanna því er lagt til að menntamálaráðherra skipi nú þegar nefnd með heimamönnum sem vinni tillögur að stofnun háskólaseturs á selfossi og að hún skili áliti fyrir fyrsta september tvö þúsund og átta svo að hægt sé að hafa hliðsjón af tillögum hennar við gerð fjárlagafrumvarps fyrir árið tvö þúsund og níu frú forseti fylgiskjal með þessari þingsályktunartillögu er svo grein eftir atla gíslason núverandi þingmann vinstri hreyfingarinnar græns framboðs í suðurlandskjördæmi og ölmu lísu jóhannsdóttur sem skipaði annað sæti við framboð vinstri hreyfingarinnar græns framboðs við síðustu alþingiskosningar sem ég vil leyfa mér að vitna til frú forseti hvatt til þess að tillaga þessi þessi áform fái ítarlega umfjöllun og meðferð einmitt bæði á alþingi og svo einnig líka af heimamönnum á suðurlandi ég vísaði áðan til ályktunar ársþings sambands sunnlenskra sveitarfélaga sem haldið var á kirkjubæjarklaustri fyrstu og annan nóvember tvö þúsund og sjö en þar segir ársþing sass tvö þúsund og sjö fagnar þeim skrefum sem náðst hafa í undirbúningi stofnunar háskólafélags suðurlands og þeirri ábyrgð sem sunnlensk sveitarfélög hafa axlað vegna uppbyggingar háskólastarfs á suðurlandi stjórnvöld eru hvött til beinnar þátttöku í eflingu háskólamenntunar á svæðinu ss með eðlilega samtök sveitarfélaga á svæðinu þrýsta á óska eftir og biðja um beina þátttöku og aðild hins opinbera að þessu máli en þau hafa að eigin frumkvæði einnig líka hafið undirbúning og skoðun á þeim möguleikum sem þar geta verið fyrir hendi ég get einnig vísað til

um menntamál háskólafélag á suðurlandi þar eru þessi mál enn frekar ítrekuð en þar segir eitt af megináherslumálum í vaxtarsamningi suðurlands eru menntamál og þá einkum efling háskólanáms nú eru liðin tvö ár síðan samþykkt var á aðalfundi sass að verja þeim fjármunum sem til voru í atvinnuþróunarsjóði suðurlands þegar lánastarfsemi var þar aflögð til uppbyggingar háskólanáms undirbúningur hefur staðið yfir undanfarið ár og nú hefur verið stofnað hlutafélagið háskólafélag suðurlands sem standa mun fyrir ýmiss konar háskólastarfsemi á suðurlandi stefnt er að samstarfsneti ýmissa aðila kennsluráðgjafa af hálfu ríkisins sjálfstæðra rannsóknarstofnana á suðurlandi símenntunarmiðstöðva og erlendra háskóla í náinni samvinnu við atvinnulífið nauðsynlegt er að ríkisvaldið komi með sambærilegum hætti að eflingu háskólanáms á suðurlandi og í öðrum landshlutum heimamenn á suðurlandi vítt og breitt hafa reynt að finna leiðir innan sinna vébanda til að þoka þessum málum áfram en áfram kalla á þáttökuaf hálfu ríkisvaldsins til að geta ýtt málunum enn frekar í stefnu vinstri hreyfingarinnar græns framboðs um mennta og menningarmál sem samþykkt var tuttugasta og sjöunda mars tvö þúsund og sjö segir þannig með leyfi forseta háskólanám um land allt stuðla verður að uppbyggingu fræðasetra og námsvera um land allt þannig að landsmenn allir geti átt kost á því að stunda fjarnám á háskólastigi miklu skiptir að slíkt fjarnám sé félagslega uppbyggt en ekki velt yfir á hvern einstakling sem stundar það nám í sínu horni tryggja þarf rekstrargrundvöll en símenntunarmiðstöðvar á landsbyggðinni eru oft eini aðgengilegi fræðsluaðilinn í dreifðum byggðum landsins og því þarf að styrkja stoðir þeirra þannig að nám í heimabyggð fyrir fullorðna verður raunverulegur og aðgengilegur kostur í fullorðinsfræðslu og hvers konar endur og símenntun einnig þarf að tryggja námsframboð og starfsráðgjöf hjá sömu aðilum þannig að hægt verði að bjóða upp á slíka þjónustu meðal annars í samstarfi við atvinnurekendur eins og hér hefur komið áform í umræðum fyrr í dag frú forseti er eitt af megináherslumálum vinstri hreyfingarinnar græns framboðs efling menntunar á öllum skólastigum um allt land einmitt í því skyni og sem hluti af þessari heildarsýn vinstri hreyfingarinnar græns framboðs er þessi tillaga flutt sem gengur þá beint undir að styrkja og styðja þá stefnu og þau markmið og þær samþykktir sem gerðar hafa gerð á suðurlandi í þessu ört vaxandisamfélagi háskóli og háskólamenntun er orðinn bara hluti af hinu daglega lífi í samfélögum og það er svo sannarlega kominn tími til að á þessum málum sé tekið með sunnlendingum og tillaga um stofnun háskólaseturs sem að mínu viti gæti síðan þróast upp í og ég teldi að ætti að þróast upp í sjálfstæðan háskóla á selfossi brýnt er að sú vinna fari nú þegar í gang og að ríkisvaldið komi alveg hispurslaust og óskorað að þeirri vinnu frú forseti þegar umræðu er lokið um þessa tillögu til þingsályktunar um stofnun háskólaseturs á selfossi sem við þingmenn vinstri hreyfingarinnar græns framboðs flytjum þá legg ég til að henni verði vísað til háttvirtrar menntamálanefndar og vona að hún fái þar skjóta og góða afgreiðslu og geti komið inn í þingið síðar í vetur til endanlegrar samþykktar og afgreiðslu